Já si nemyslím, že přístup k základnímu platebnímu účtu je základním lidským právem. Obhajujete li tady právo, pak ve vašich všech zdůvodněních zaznívá, že obhajujete povinný nárok, že má vzniknout něco, co je povinným nárokem. Sami víte, když jsme v průběhu projednávání zprávy pana Kluteho hledali i společné průniky a společný kompromis, tak jsme naráželi na problémy, které jsme v té chvíli neuměli rozhodnout, neuměli jsme je vyřešit a zároveň to budou zřejmě obtížně řešitelné problémy i pro budoucnost. Vzpomeňte, debatovali jsme, jak vysoký má být poplatek za zřízení účtu, jak vysoký má být poplatek za vedení účtu. Je to projekt uzavřený pouze pro občany Evropské unie, nebo i pro ty, kteří krátkodobě v evropském prostoru pobývají?